Elle a, durant la négociation des compromis, fait preuve d'ouverture vis à vis des thèses de mon groupe, ce qui a mené à un vote largement majoritaire du projet de rapport en commission de l'emploi. La répétition, demain, d'un tel vote majoritaire serait un signal fort envers les autres institutions. En effet, ce rapport sur l'avenir des pensions en Europe est jusqu'à présent le seul document institutionnel européen à contre courant de la pensée exposée par la Commission, notamment dans son analyse annuelle de la croissance, et par le duo Merkel Sarkozy dans leur document sur un pacte de compétitivité. Ces documents appellent très directement la remise en cause du premier pilier ainsi qu'un allongement automatique de l'âge légal de la retraite en fonction de l'espérance de vie, alors que le Parlement, dans le projet de rapport tel qu'amendé et adopté, s'exprime pour un rôle fondamental du premier pilier relatif aux pensions, meilleur garant de la solidarité, avec un rôle complémentaire pour les autres piliers, dont un deuxième pilier à généraliser pour une attention accrue sur l'augmentation de l'âge effectif de la retraite ainsi que du taux d'emploi, notamment des aînés, plutôt que sur l'augmentation automatique de l'âge légal comme une fatalité pour la définition de critères permettant la mise en place d'une pension minimale adéquate garantie dans les pays membres pour un rôle renforcé des partenaires sociaux dans la définition et la mise en œuvre de toutes les réformes des pensions en Europe pour la suppression des disparités en matière de pension entre hommes et femmes liées aux discriminations rappelées par Barbara.